dzięki rozszerzeniu możliwości kolektywnego negocjowania cen przez organizacje producentów i wyłączenie rolników spod zasad unijnego prawa konkurencji. Zapewniliśmy również lepsze narzędzia zarządzania ryzykiem w przypadku trudności rynkowych, anomalii pogodowych czy epidemii chorób roślin lub zwierząt.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim stronom za wytężoną, a co najważniejsze, owocną pracę.